Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kollegen!

Die Mitentscheidung des direkt von den Bürgern gewählten Europäischen Parlaments bringt jetzt die Chance der Redemokratisierung handelspolitischer Entscheidungen. Dies ist richtig, denn die Folgen betreffen die Menschen als Arbeitnehmer und als Konsumenten in den Mitgliedstaaten. Freier und fairer Handel sind die Grundlagen des Wohlstands Europas. Tendenzen des Protektionismus gilt es deshalb entschieden entgegenzutreten. Freihandelsabkommen wie das vorliegende mit Südkorea können einen wichtigen Beitrag zur Belebung des Welthandels und zu Wachstum und Beschäftigung leisten. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass je nach der spezifischen Ausgestaltung des vertraglichen Arrangements manche Sektoren sich mehr vom Abkommen versprechen als andere. Es ist unsere Aufgabe hier im Parlament, die Auswirkungen auf die Branchen und Sektoren in der EU gewissenhaft abzuwägen. Wir brauchen hierfür aber die Daten und Folgenabschätzungen. Diese vorzulegen, ist Aufgabe der Kommission.

Nach den uns bislang vorliegenden Informationen bietet der Abschluss durchaus Chancen für die europäische Wirtschaft im Bereich der Dienstleistungen, des Maschinen und Anlagenbaus, der chemischen Industrie und der Landwirtschaft.

Das Freihandelsabkommen mit Südkorea ist das einzige Abkommen mit einem entwickelten Land, in dem Zollrückerstattungen nicht verboten sind. Dies führt möglicherweise zu asymmetrischen Kostenvorteilen für die südkoreanische Industrie. Wie die Kommission uns mehrfach versicherte, enthalten die Bestimmungen zur Zollerstattung eine Schutzklausel, die auf der Grundlage bestimmter Kriterien eine Aussetzung ermöglicht. Hier brauchen wir im Interesse der Unternehmen allerdings dringend Klarheit. Das Ganze muss ja auch in der Praxis anwendbar sein. Es darf eben nicht so sein, dass Schutzklauseln wertlos werden, weil die notwendige Beweislast von den Unternehmen gar nicht erbracht werden kann. Gerade weil das Abkommen asymmetrische Regelungen zu enthalten scheint und weil es eine hohe Präzedenzwirkung für künftige Abkommen etwa mit Indien oder mit ASEAN haben wird, messen wir der konkreten Ausgestaltung der Schutzklauseln, der Streitbeilegung und den weiteren Regelungen im Anwendungspaket zentrale Bedeutung zu. Wir fordern die Kommission deshalb auf, das Freihandelsabkommen gemeinsam mit den Anwendungsbestimmungen dem Parlament zur Entscheidung vorzulegen. Wir wollen eine schnelle Entscheidung. Gerade deshalb kann eine vorläufige Anwendung des Abkommens nicht in Kraft treten. Aus Gesprächen mit Firmen weiß ich, wie wichtig später die Umsetzung ist. Deshalb meine Frage an die Kommission Können wir mit dem Aufbau des Auswärtigen Dienstes auch eine stärkere Rolle in der Handelspolitik erwarten?